Verjemite meni, da obstojne pristojnosti ali ne, marsikakšna občina bi rajši videla, da bi bilo to breme ministrstvu kakor njim samim. To verjemite meni. Glejte, gre se za zelo enostavne številke. Tisto, kar ste povedal, vse drži. Vemo točno, požarne takse. Samo veste, požarna taksa gre za nabavo opreme, ne gre za plače. Ne. To moramo vedeti. Tudi za društva, ko gre del požarne takse tudi na društva, je zaradi opreme. Tukaj manjka, po moje, neka neka rešitev z vaše strani, kaj je funkcija prostovoljnega gasilskega društva, kaj je funkcija, zavodov za reševanje reči. Vedno, ko pride do nesreče morajo oba ali pa oba grejo ven, dvojni stroški, dvakrat organizacija. Vsi morajo biti imeti tečaj za prvo pomoč. Zakaj če dajemo tečaj za prvo pomoč prostovoljnim gasilskim društvom, mora tudi drugo priti, tudi, zato mora priti ven. Tu si delamo stroške brezvezne. Tu mislim, da bi morala biti neka regulativa, neka sistemska rešitev z vaše strani, z ministrstva, da, to reč malo poenostavi in na tak način razbremenimo stroške. Plače so sigurno veliko veliko breme za občine. Glejte, od štiri tudi do pet procentov proračuna stane, občine to, ta ta ta servis, če tako tako kličemo. Nujno potrebno, pa vsi si ga želimo in smo zelo zadovoljni, še bolj bi dali za te reči. Saj bi občine razbremenili, bi verjetno prostovoljna gasilska društva bolj dobila na ta račun še, kakor je treba, ne. O požarni taksi sem povedal. Samo še eno reč, da vam povem. Glejte, drugič, ko se boste dogovarjali glede plač gasilcev bi bilo dobro, da tudi pokličete občine, ker niso bile deležne nikoli, niti sindikati, različni, ko ste se dogovarjali za plače, na koncu pa plače plačuje občina, jim daje plače, ne? Se pravi, drugi sindikati se menijo v enem smislu za javne, plače, po drugi strani pa so občine bremenjene s s tem, proračuna, ne, pa nikoli niso bile poklicane niti enkrat na, na debato, no, v tem smislu. Toliko z moje strani, gospod minister, hvala za vaš, odgovor.